forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni sjálfstæðisflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa illugi gunnarsson tekur sæti einars odds kristjánssonar í fjárlaganefnd bjarni benediktsson tekur sæti illuga gunnarssonar í efnahags og skattanefnd herdís þórðardóttir tekur sæti bjarna benediktssonar í iðnaðarnefnd og sæti einars odds kristjánssonar í samgöngunefnd herdís þórðardóttir tekur sæti varamanns í vestnorræna ráðinu birgir ármannsson tekur sæti í íslandsdeild þings vestur evrópusambandsins þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum